borist hafa tvö bréf frá innanríkisráðuneytinu þar sem óskað er eftir fresti til að veita skrifleg svör við fyrirspurn á þingskjali tvö hundruð sextíu og fjögur um kyrrsetningu loftfara frá helga hrafni gunnarssyni og fyrirspurn á þingskjali tvö hundruð sjötíu um rafdrifinn herjólf frá oddnýju g harðardóttur þá hefur borist bréf frá atvinnuvega og nýsköpunarráðuneytinu þar sem óskað er eftir fresti til að veita skriflegt svar við fyrirspurn á þingskjali þrjú hundruð fimmtíu og tvö um breytingar með tilkomu stjórnstöðvar ferðamála frá oddnýju g harðardóttur